használhatják elektronikus kártyájuk segítségével is. Éppen ezért az is lenne a kérésem, hogy ha fel akarnak szólalni, akár catch the eye spontán felszólalás, akár kékkártyás azonnali kérdésben, kérem, hozzák magukkal a szavazókártyájukat is. Természetesen ez egy teszt üzemmód, ezért az átmeneti időben lehetőség lesz arra, hogy kézfeltartással, illetve a kártya feltartásával is jelezzék a hozzászólási igényüket, azonban nagyon szeretnénk, hogyha a hatékonyabb ülésezés kedvéért át tudnánk térni az elektronikus rendszerre. Köszönöm szépen! Úgyhogy először ezen vita során fogjuk tesztelni ezt az elektronikus rendszert, aki catch the eye vagy kékkártyával hozzá akar szólni, azt kérem, hogy ha nála van a szavazókártyája, akkor